Wskazuje na duże zaangażowanie pani poseł sprawozdawczyni i dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w Kosowie. Kosowo to oczywiście nie jest łatwa kwestia, nie jest łatwa sprawa i to jest i będzie jeszcze przez wiele lat dużym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, dla społeczności międzynarodowej w ogóle, bo nie tylko my jesteśmy zaangażowani w budowę, w pomoc w budowie tego państwa, w reformy tego państwa. I trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, że w tym sprawozdaniu podkreślono, że państwo kosowskie już zrobiło wiele na drodze do budowania normalnej organizacji państwowej, do naprawy czy do budowy właściwie od zera systemu prawnego, budowy różnych instytucji niezbędnych dla tego państwa. Chciałbym jednak zwrócić uwagę tak naprawdę na jedną generalną rzecz, że to, co się stanie w Kosowie, sukces Kosowa to jest również przykład dla innych państw, to jest przykład na skuteczność polityki Unii Europejskiej, przykład, który będzie ważny dla innych państw bałkańskich i dla całego regionu Bałkanów Zachodnich.